Előrelépés, hogy immár minden friss hústermék, a tojás és a méz esetében is kötelező lesz a származási ország feltüntetése. Nagyon sajnálom, hogy elbukott a jelzőlámpa jelölés és a napi ajánlott beviteli értékek kötelező jelölésére vonatkozó javaslat. A fogyasztóvédelmi és egészségügyi szervezetek szerint ez a jelölés sokkal jobban segítette volna a fogyasztókat az egészségesebb táplálkozásban.

Érthetetlen, hogy miért ellenezte a jobboldal, hogy a szeszipari lobbinak az érdeke érvényesüljön, holott rendkívül fontos lett volna a szeszes italok energiatartalmának a feltüntetése.